Hvala, gospod predsednik! Spoštovani gospod poslanec! Slovenska policija obvladuje razmere na meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in varuje schengensko mejo. To je ne nazadnje prejšnji teden potrdila tudi generalna direktorica policije v svoji izjavi. Sočasno, se soočamo s povečanim številom ilegalnih prehodov na meji, ki jih organizirajo posamezniki, in pa organizirane kriminalne združbe. Imamo opravka s klasičnim švercem ljudi čez državno mejo in policija pravzaprav te stvari uspešno preprečuje. Vaše vprašanje v zvezi z nevladnimi organizacijami, je pravzaprav, verjamem, da da nevladne organizacije, delujejo zakonito. Jaz teh podatkov, da ne bi delovale zakonito, nimam. V kolikor bodo delovale nezakonito, bo policija proti njim ustrezno ukrepala. Moram pa povedati, da Ministrstvo za notranje zadeve sodeluje s sedemnajstimi nevladnimi organizacijami, tako z Ministrstvom za notranje zadeve kot s policijo sodeluje jo in pravzaprav, jaz sem se s temi nevladnimi organizacijami na začetku mandata tudi srečal. Dogovorjeni smo, da da se srečujemo na vsake pol leta. Nekatere sem tudi obiskal. Moram povedati, da odlično sodelujemo z njimi, na področju družinskega nasilja, da sodelujemo pri pomoči, pri zaščiti žrtvam, da pravzaprav je, mnogokrat pomagajo otrokom, da preprečujejo tudi, bom rekel, to otroško pornografijo, da pomagajo ženskam, in pravzaprav moram povedati, da brez, nevladnih organizacij na tem področju, si zelo težko predstavljam, bom rekel, delo policije pri pri delu z žrtvami pri delu pravzaprav, z, na mnogih področjih. Vsekakor bomo še posebno skrb namenili, tudi nadzoru, oziroma oziroma delovanju nevladnih organizacij pri pri delu v migracijah. Bil je en primer, ko je ena od nevladnih organizacij, pravzaprav bil bil utemeljen sum, da da, je bilo, da je šlo za neko zakonito prakso, vendar je bilo v tem primeru napisano samo poročilo policije, na državno tožilstvo, tako da, da primer bil prepoznan kot storitev kaznivega dejanja. Tako da mi bomo pravzaprav pri pri migracijah še posebej, natančno preverili vse postopke in pa pravzaprav, v kolikor bo šlo za nezakonite prakse kogarkoli, bo policija tudi proti tem ukrepala. Hvala lepa.